Ich habe Syrien 2015 und 2016 besucht und in den letzten zwölf Monaten dürfen müssen wir eigentlich zur Kenntnis nehmen, dass der Friede in weiten Teilen Syriens zurückgekehrt ist. Von Latakia bis Damaskus, von Aleppo bis Palmyra und Homs herrscht heute Frieden.

Jetzt die Millionen Flüchtlinge aufzufordern, zurückzugehen in ihre Heimat, und die Länder mit einer Quotenregelung zu versehen, die viele Flüchtlinge haben, und für jeden Flüchtling, der nicht zurückgeht, eine entsprechende Sonderzahlung vorzusehen, damit man dort in Syrien den Menschen beim Wiederaufbau hilft, statt ständig Waffen in diese Gebiete zu liefern?